Ați spus că dumneavoastră constatați că Comisia Europeană a scăzut anumite pretenții, v ați legat doar de mediu personal, cred că și alte pretenții pe care noi, ca Parlament, le am susținut.